hæstvirtur forseti ég tel að það sé ekki ástæða til að hafa þetta orðaval í þessari umræðu ríkisendurskoðun hefur ekki verið rökkuð niður hér hafa menn vel á móti haldið því fram að langflest af því sem ríkisendurskoðun hefur skilað frá sér sé afar vel unnið það fríar okkur háttvirta alþingismenn ekkert frá því að þurfa að gera grein fyrir okkar skoðunum á því hvort allt sé þar eins og best er á kosið og hvenær eiga enn að ræða það og hvar ef ekki hér í þessum sal núna ég hef fulla ástæðu og ég hef gert grein fyrir þeim ástæðum sem ég hef fyrir því að segja að það sé ekki heppilegt að velja ríkisendurskoðanda með þeim hætti sem gert er ég tel að það séu margar leiðir til þess ég nefndi meira að segja í minni fyrri ræðu að það mætti til dæmis sækja til ameríku hugmyndir um það hvernig væri hægt að velja hóp sem gæti síðan tekið þetta mál til skoðunar það eru margar leiðir til spurningin er er einhver pólitísk samstaða fyrir hendi um að gera það ég kalla eftir því hjá háttvirtum þingmanni er hann tilbúinn að setjast yfir einhverjar slíkar hugmyndir

og virðist ekkert líklegur til þess að hafa neinn áhuga á því að reyna að finna aðra leið heldur en þá sem fyrir hendi er